virðulegi forseti með nýjum raforkulögum á árinu tvö þúsund og þrjú urðu miklar skipulagsbreytingar í rafmagnsmálum landsmanna þessi lagasetning var gerð í framhaldi af yfirtöku okkar á tilteknum tilskipunum evrópusambandsins og var á sínum tíma mjög umdeild það má segja sem svo að þessi raforkulög hafi falið það í sér að horfið var frá því fyrirkomulagi sem hafði gilt árum og áratugum saman að það hafði átt sér stað talsverð mikil jöfnun varðandi raforkuverð bæði innan fyrirtækja og eins á milli einstakra notenda að raforku með þessum raforkulögum sem þarna voru sett má segja að horfið hafi verið frá þessu niðurstaðan varð sú að það ætti að hafa þessa verðlagningu gegnsærri og ef menn vildu síðan lækka orkukostnað þar sem hann yrði hærri fyrir vikið þá yrði það gert með þeim hætti að auka niðurgreiðslu á raforku á þeim svæðum í framhaldi af þessari lagasetningu voru síðan sett önnur lög það er lög um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku sem tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fimm þar sem segja má að þessi ætlun löggjafans hafi verið betur römmuð inn og þar var með tilteknum hætti kveðið á um það hvernig staðið yrði að þessari lækkun á orkukostnaðinum og í því sambandi var ákveðið að taka mið af hæstu gjaldskrá dreifiveitu að dreifbýlisgjaldskrám undanskildum það er að niðurgreiðslan mætti ekki vera meiri en svo að verðið í dreifbýlinu það er þessum dreifbýlustu svæðum yrði aldrei lægra heldur en svaraði til hæstu gjaldskrám hjá dreifiveitum í þéttbýli í framhaldi af þessu voru síðan settar ýmsar reglugerðir til að ramma þetta mál betur inn og sérstök gjaldskrá sem gildir varðandi þessa raforkuframleiðslu og lækkun á orkukostnaði þar sem dreifbýlissvæðin voru skilgreind þau voru skilgreind þannig að þetta væri strjálbýli þar sem byggju innan við tvö hundruð manns og þeir nytu ekki tengingar við flutningskerfi eða stofnkerfi nú er það þannig að verðlag raforku hefur oft verið til umræðu í þinginu og sérstaklega þróun þess frá því að raforkulögin voru sett og í því sambandi hefur sitt sýnst hverjum en umræðan hefur kannski minna snúið að því sem eru afmarkaðri þættir þessa máls það er þróun orkuverðsins á þessum dreifbýlustu stöðum þar sem búa innan við tvö hundruð manns þess vegna hef ég leyft mér virðulegi forseti að leggja fyrirspurnir til hæstvirts iðnaðarráðherra til að varpa ljósi á þetta mál menn hafa kvartað undan því að þróunin hafi verið mjög óhagstæð fyrir þessi dreifbýlli svæði og þess vegna er fróðlegt að fá upplýsingar um það hvernig hin raunverulega þróun orkukostnaðarins hefur verið á þessum svæðum í samanburði við